Cred că Uniunea Europeană trebuie să susțină formatul hexagonal de negocieri și să mențină programele de ajutor umanitar și canalele de comunicare cu Coreea de Nord. Este nevoie să încurajăm continuarea discuțiilor pe tema încheierii programului nuclear al Coreei de Nord și să urmărim ameliorarea condițiilor de viață în această țară. Totodată, Republica Populară Chineză și Federația Rusă, în calitate de membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU și de puteri politice și economice semnificative în regiune, trebuie să conlucreze pentru a tempera tensiunile și a promova pacea și securitatea în Peninsula Coreeană.